To pokazuje, że współpraca międzynarodowa i zwalczanie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwami w cyberprzestrzeni jest dzisiaj absolutnie priorytetowym wymogiem chwili dlatego poparłem ten dokument.